Herr Präsident!

Die Realwirtschaft würde von solchen Steuersätzen nur träumen. Wir könnten ja einmal tauschen und sagen Die Steuern der Realwirtschaft schicken wir zur Börse, und wir bekommen in der Realwirtschaft die Steuern für Derivate und Aktien. Zum Zweiten möchte ich noch einmal betonen Es geht hier auch um eine politische Dimension.